Az előző években az alapvető jogok és a jogállamiság megsértése miatt az Európai Parlament ismételten súlyos elmarasztalásban részesítette Magyarországot. Nagy megdöbbenésünkre tavalyi jelentésében az Európai Alapjogi Ügynökség Görögország mellett szintén a magyarországi emberi jogi helyzetet pellengérezte ki. Ugyanezt a pártos egyoldalúságot tapasztaljuk Luis Michel alapjogi jelentésében, amikor is nevesített módon Litvániát és Magyarországot részesíti megrovásban. A balliberális politikusoknak végre fel kellene hagyniuk a szelektív elbírálás, valamint a kettős mérce alkalmazásával, és példának okáért a posztkommunista Szlovákia vagy Románia esetében is hasonló következetességgel kellene védelmükbe venni a hagyományos etnikai kisebbségeket, köztük a súlyos diszkriminációt szenvedő magyarok alapvető jogait.